C'est un élément important parce que ces valeurs communes permettent de développer un climat de confiance à l'intérieur de l'Union européenne et de la faire fonctionner dans tous ses aspects, comme la coopération entre les juridictions mais aussi le marché intérieur et bien d'autres éléments de relations entre les citoyens.

et proportionnée à toute atteinte au respect de l'état de droit.

nous devons d'abord aussi penser à faire le travail à la maison. C'est à cela que servent toute une série de procédures que nous utilisons, c'est à cela que va servir le rapport annuel qui va permettre d'ouvrir un débat permanent sur l'état de droit au sein de l'Union européenne, c'est une condition importante pour être crédibles quand nous défendons des valeurs communes qui nous sont chères, y compris à l'extérieur de l'Union européenne.